Am votat în favoarea raportului, deoarece IMM urile reprezintă coloana vertebrală a economiei europene, asigurând marea majoritate a locurilor de muncă. În prezent, ele întâmpină dificultăți în accesarea finanțării, ca efect al crizei economice.

Băncile au o importanță majoră în contextul investițiilor în IMM uri, atât la nivel european, cât și local. La fel de importantă este îmbunătățirea dialogului între întreprinderi și creditori și găsirea unor soluții alternative de finanțare. Statele membre ar trebui să faciliteze accesul IMM urilor la finanțare, utilizând proceduri transparente.